Dans le cadre d'un de mes déplacements, dans ma circonscription en France, j'ai eu l'opportunité de découvrir l'un de ces outils innovants.

100 naturel et durable, le cuivre bénéficie d'une efficacité antimicrobienne. En proposant des poignées de porte, des plaques de poussée et des accessoires en alliage antimicrobiens aux écoles, crèches, hôpitaux et maisons de retraite, nous pouvons lutter efficacement contre la propagation des bactéries et des virus dans ces milieux.